þegar við þingmenn á síðasta löggjafarþingi hinu hundrað þrítugasta og þriðja vorum að vinna breytingar á almennum hegningarlögum þróuðust mál með þeim hætti að á lokaspretti afgreiðslu málsins náðist um það ákveðið samkomulag innan allsherjarnefndar alþingis að ná niðurstöðu í ágreiningsefni sem hafði verið milli þingmanna í nefndinni þá sameinaðist nefndin um það að senda til ríkisstjórnarinnar tvö mál sem höfðu verið til umfjöllunar í nefndinni að hluta til í tengslum við umfjöllun um breytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga en að hluta til sem sjálfstæð úrlausnarefni málin tvö sem hér um ræðir voru lögð fram af okkur þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og hafa verið lögð fram oftar en einu sinni á löggjafarsamkomunni ég nota þennan fyrirspurnatíma virðulegi forseti til að spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra út í afdrif þessara tveggja mála fyrst er það mál sem varðar

frumvarpinu var sem vísað af allsherjarnefnd til ríkisstjórnarinnar á síðastliðnu vori og mín spurning til hæstvirts dómsmálaráðherra varðar það hvað hafi gerst í ráðuneytinu síðan þá hvað líði skoðun ráðuneytisins á aðgerðum til að senda þá sem verða fyrir ofbeldi á heimilum sínum frumvarpið gengur út á það að lögregla fái í hendur úrræði til að fjarlægja ofbeldismann af heimili með sérstökum dómsúrskurði um þá gjörð eigi síðar heldur en sólarhring eftir að gjörningurinn hefur verið framkvæmdur hér er verið að vísa til aðferðar sem þróuð hefur verið á löggjafarsamkomum nágrannalanda okkar hugmyndin kom upphaflega frá austurríki austurríska þingið lögfesti ákvæði af þessu tagi fyrir nokkuð mörgum árum síðan síðan hafa þjóðir í nágrannalöndum okkar farið að dæmi austurríkismanna og við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum lagt mikla áherslu á það að sams konar leið verði farin hér mál sé áfram á lista ríkisstjórnarinnar og hæstvirtur ráðherra en eins og það var kynnt nefndinni í fyrra er það í sjálfu sér ekki sambærilegt við það mál sem vísað var